Plus prezydencji maltańskiej to na pewno deklaracja w sprawie zewnętrznego wymiaru polityki migracyjnej Unii Europejskiej, a więc uznanie, że trzeba przede wszystkim działać tak, aby tych migrantów z zewnątrz było mniej.

Minus, na pewno duży minus, to propozycje w sprawie dyrektywy odnoście do delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.